Señor presidente, hoy estamos más seguros, tras las felicitaciones a las negociadoras del Parlamento, especialmente a Eider Gardiazabal y a Margarida Marques, por haber alcanzado un acuerdo en el que por primera vez el Parlamento ha conseguido aumentar las cifras propuestas por el Consejo y que, además, permite que los nuevos recursos propios financien los programas emblemáticos en el presupuesto.

2021. Por lo tanto, le deseamos al ponente Pierre Larrouturou mucha suerte en el periodo de conciliación para alcanzar también un buen acuerdo con el Consejo.

Ante las tremendas crisis que se avecinan, crisis cada vez más numerosas, crisis cada vez más intensas, necesitamos reforzar la cooperación al desarrollo, reforzar la ayuda humanitaria. Por lo tanto, los fondos deben responder de manera proporcional a las crisis mundiales que tenemos, y debemos reclamar que, si la Unión Europea quiere ser un actor global, quiere garantizar la seguridad en Europa, debe reforzar su acción exterior y su ayuda humanitaria. Este es un mensaje claro para afrontar la negociación con el Consejo del presupuesto